hæstvirtur forseti ég fagna því tækifæri sem hér býðst til að tala um kárahnjúkavirkjun og ég fagna því út af fyrir sig að iðnaðarráðherra eigi frumkvæði að því að þess umræða komist hér á dagskrá þingsins þó að mér sé ekki alveg ljós tilgangur hans með því að efna til umræðunnar og kannski enn síður eftir að hafa hlustað á hans ræðu hann fór hér yfir ýmsar tölur sem varða virkjunina og virkjunarframkvæmdirnar mannaflanotkun stærð og aðra þætti en í sjálfu sér svo sem ekkert nýtt sem fram kom í því sem ráðherrann sagði það er ljóst með kárahnjúkavirkjun og framkvæmdirnar fyrir austan að það verður engu breytt héðan í frá framkvæmdin er orðin að veruleika hálslón er að fyllast álver að rísa áhrifin á náttúru og samfélag eru óafturkræf en á þessari stundu veit enginn til fulls hvernig framkvæmdin mun reynast við getum bara vonað það besta úr því sem komið er nú þegar þessari umdeildustu framkvæmd íslandssögunnar er um það bil að ljúka tel ég afar brýnt að við þá notum tækifærið sem þessi umræða gefur okkur til þess að líta yfir farinn alveg draga lærdóm af því hvernig staðið var að undirbúningi og framkvæmd hennar og gerum þann lærdóm að veganesti okkar inn í framtíðina

örvæntingu ríkisstjórnarflokkanna í aðdraganda síðustu kosninga sem sáu að eftir átta ára stjórnarsetu þeirra var sjávarbyggðunum um land allt að blæða út hæstvirtur iðnaðarráðherra fór í sjálfu sér ágætlega yfir það hvernig komið var fyrir byggðarlögunum fyrir austan þeirra bjargráð var í aðdraganda kosninga að keyra í gegn undirbúningurinn einkenndist af of miklum hraða of litlum kröfum um arðsemi of litlum kröfum um náttúruvernd ónógum rannsóknum á jarðeðlisfræðilegum þáttum og yfirhylmingum virðulegur forseti þar sem mikilvægum upplýsingum var haldið leyndum fyrir hinu háa alþingi þegar heimildarlög fyrir virkjunina voru til umræða þetta má ekki endurtaka sig hæstvirtur iðnaðarráðherra fór yfir arðsemi virkjunarinnar og það var svo sem allt rétt sem hann sagði um hana hins vegar blasir við okkur sú staðreynd að arðsemin var ekki það mikil að hún dygði til þess að hægt væri að fjármagna þessa virkjun af hálfu einkaaðila og það segir auðvitað sína sögu virkjunin varð að fjármagnast með ábyrgð opinberra aðila til þess að hægt væri að fá nógu ódýrt fjármagn til þess að framkvæmdin stæði undir sér fyrsta óháða matið á arðsemi kárahnjúkavirkjunar fór fyrst fram þegar kom til kasta reykjavíkurborgar að veita samþykki sitt fyrir ábyrgðum þá hafði hin pólitíska ákvörðun um að ráðast í framkvæmdir þegar verið tekin á alþingi reyndar af vanefnum eins og komið hefur á daginn annað sem flestum er orðið ljóst er að undirbúningur þessarar umfangsmestu framkvæmdar íslandssögunnar var keyrður áfram í gríðarlegu kapphlaupi við tímann ekki af því að efnahagslífið væri á heljarþröm eða atvinnubrestur í landinu og þetta væri þá eina bjargráðið heldur af því að fram undan voru kosningar og fylgi stjórnarflokkanna í mikilvægum kjördæmum kröfðust þess að þetta stóra kosningaloforð yrði efnt áður en kjörtímabilið væri á enda virðulegur forseti hraðinn var of mikill og til marks um það er að ekki var hlustað á varnaðarorð frá skipulagsstofnun en niðurstaða hennar frá fyrsta ágúst tvö þúsund og eitt var mjög skýr varðandi virkjunina í niðurstöðu hennar segir með leyfi forseta það er því ljóst að mat á umhverfisáhrifum kárahnjúkavirkjunar hlýtur að verða mjög umfangsmikið í tillögu landsvirkjunar að matsáætlun er framkvæmdinni gagnasöfnun og mati á umhverfisáhrifum lýst með nokkuð almennum hætti þannig liggja þar ekki fyrir upplýsingar um alla meginframkvæmda þætti einnig er farið nokkuð almennum orðum um hvernig staðið verði að mati á umhverfisáhrifum einstakra framkvæmdarþátta þannig liggur ekki fyrir í öllum tilvikum hvernig staðið verður að matinu svo sem um gagnasöfnun árstíma og tímalengd rannsókna aðferðir við mat á áhrifum og hvernig fyrirhugað er að setja niðurstöður matsins í matsskýrslu áfram segir í þessari niðurstöðu skipulagsstofnunar skipulagsstofnun telur ljóst af framlögðum gögnum framkvæmda aðila málsmeðferð stofnunarinnar og framkomnum umsögnum og athugasemdum að svo víðtæk framkvæmdaáform sé erfitt að fella að málsmeðferð samkvæmt ákvæðum laga um mat á umhverfisáhrifum skipulagsstofnun telur að þeir frestir sem settir eru í lögunum um kynningu og ákvörðun um matsáætlun og matsskýrslu séu ekki til þess fallnir að tryggja fullnægjandi kynningu og umfjöllun meðal stofnana almennings og félagasamtaka í samræmi við markmið laganna um eins umfangsmikil framkvæmdaáform og hér um ræðir þetta er úr niðurstöðu skipulagsstofnunar á sínum tíma og í ljósi þess sem þarna sagði lagðist skipulagsstofnun gegn framkvæmdinni þegar litið er til baka er ljóst af ofansögðu og röð atburða á þessum tíma að asi stjórnvalda við undirbúning stórvirkisins var með ólíkindum þessum niðurstöðu skipulagsstofnunar sem hér var vitnað til var rúmum fjórum mánuðum síðar eins og kom fram hjá hæstvirtur iðnaðarráðherra snúið við af þáv umhverfisráðherra eftir kæru landsvirkjunar sá gjörningur var mjög umdeildur og ljóst að þar hafði pólitískur þrýstingur ráðið mun meiru en umhverfisleg og verkleg rök sem skipulagsstofnun benti á í úrskurði sínum fyrsta ágúst sama ár eru ummæli ýmissa ráðherra frá haustmánuðum þessa árs til marks um það en þeir töluðu úrskurðinn niður og sögðust jafnviljugir að virkja eftir úrskurðinn sem fyrir hann af þessum vinnubrögðum þarf þjóðin að læra þarna hefði átt að fara sér hægar fylgja ráðum skipulagsstofnunar fylgja anda laganna um umhverfismat frekar en að nýta sér þrengsta skilning þeirra

daginn sem iðnaðarráðherra lagði svo fram á alþingi lög til heimildar fyrir kárahnjúkavirkjun sendir sérfræðingur orkustofnunar og einn fremsti jarðeðlisfræðingur landsins grímur björnsson yfirmanni sínum greinargerð þar sem alvarlegar athugasemdir voru gerðar við áætlaða virkjunarframkvæmd yfirmaður hans sendir þessar athugasemdir þegar áfram annars vegar til landsvirkjunar þar sem fagaðilar tóku athugasemdirnar mjög alvarlega en hin vegar til iðnaðarráðuneytisins hjá iðnaðarráðuneyti virðast menn hins vegar ekki hafa litið á athugasemdir gríms sem merkilegan pappír því að samkvæmt upplýsingum sem samfylkingin óskaði eftir í iðnaðarnefnd þótti starfsmönnum ráðuneytisins ekki þörf á að sýna iðnaðarráðherra athugasemdirnar þetta er enn alvarlegra en ella í ljósi þess að greinargerð gríms var ætluð alþingismönnum hún var ætluð alþingismönnum en náði aldrei til þeirra það sér hver maður sem les þessa greinargerð að hann stílar hana á þingmenn hann segir meðal annars með leyfi forseta óviðunandi er að mínu mati fyrir alþingi að afgreiða virkjunarleyfið ef ekki er tekið sérstaklega á þessum þætti þá er hann að tala um sprungur undir sjálfri kárahnjúkastíflu annars staðar í þessu segir virðulegi forseti eftirfarandi atriði tel ég óskýrð og eða verulega áhættuþætti við gerð kárahnjúkamiðlunar sem skýra eða hrekja verði áður en alþingi samþykkir lög um virkjunina síðan kemur upptalning af hans hálfu greinargerðin er því greinilega ætluð þingmönnum en hún komst aldrei til þeirra af hverju var hún ekki send þingmönnum fyrst það er auðvitað spurning sem háttvirtur þingmaður halldór blöndal verður að spyrja iðnaðarráðherra hvernig standi á því að skýrsla sem kemur sem trúnaðarmál til ráðherra af hverju er ekki létt af henni trúnaðinum og hún lögð fyrir alþingi en iðnaðarráðherra varð reyndar tvísaga í málinu annars vegar hefur hún sagt að hún hafi ekki talið efni athugasemdanna eiga erindi til alþingis og hins vegar segist hún ekki hafa lesið athugasemdirnar fyrr en eftir að lög um virkjunina voru samþykkt áttunda apríl tvö þúsund og tvö þannig að ráðherrann er tvísaga í málinu háttvirtur þingmaður halldór blöndal hver sannleikurinn er í raun í þessu máli liggur ekki ljóst fyrir en hitt er augljóst hver ber ábyrgðina ábyrgðina á því að mikilvægar upplýsingar eins og grunsemdir eins fremsta jarðeðlisfræðings landsins um að sprungur undir stíflustæði virkjunina væru virkar grunsemdir sem síðan reyndust á rökum reistar og komu fram í rannsókn sem var gerð árið tvö þúsund og fjögur ábyrgðina á því að þeim var haldið leyndum fyrir alþingi allan þann tíma sem heimildarlög um virkjunina voru til umræðu sú ábyrgð hvílir á fyrrverandi iðnaðarráðherra

rannsóknir en það hefði auðvitað þýtt tafir á verkinu sem ásamt öðru svo sem óvissu um kaupanda að orkunni hefði sett framkvæmdina í óvissu þetta hefur framkvæmdarvaldinu verið ljóst og að öllum líkindum skýrir það meðferð iðnaðarráðuneytisins á upplýsingunum yfirhylmingar af þessu tagi eru að sjálfsögðu vítaverðar og af þeim verðum við að draga lærdóm grímur er ekki eini jarðvísindamaðurinn sem hefur haft áhyggjur af því að ekki hafi verið staðið nægilega að rannsóknum á svæði kárahnjúkavirkjunar á undirbúningstíma virkjanaframkvæmda í morgunblaðinu núna í október birtist meðal annars viðtal við magnús guðmundsson prófessor í jarðeðlisfræði þar segir hann virðulegur forseti að rannsóknirnar hafi verið algjörlega ófullnægjandi hann segir með leyfi forseta í ljósi þess hversu mikilvægt verk þetta var og þess hvernig þetta hefur gengið er ekki hægt að segja annað en að rannsóknirnar hafi verið algjörlega ófullnægjandi aftur segir hann síðar í þessu viðtali svo er að sjá að landsvirkjun hafi ekki byrjað fyrir alvöru að huga að áhrifum lónsins á bergið fyrr en á síðustu tveimur árum þetta er auðvitað áhyggjuefni fyrir okkur leikmenn þegar jarðvísindamenn gera jafnalvarlegar athugasemdir og raun ber vitni það er áhyggjuefni fyrir alþingi sem gaf leyfi fyrir framkvæmdinni en á auðvitað að geta treyst því að framkvæmdarvaldið og undirstofnanir þess og fyrirtæki ríkisins sem bera ábyrgð á framkvæmdinni standi þannig að málum að hafið sé yfir allan vafa um að fyllsta öryggis og varfærni sé gætt í þessa gríðarlega mannvirki hvað getum við lært virðulegur forseta jú í fyrsta lagi að ráðast ekki í virkjanir á svæðum sem ekki hafa verið rannsökuð til fullnustu út frá náttúruverndargildi til framtíðar og svæði geta haft mikið gildi þó að þau hafi kannski ekki verið fjölsótt í því sambandi vil ég vísa núna til brennisteinsfjalla þar sem sótt er um rannsóknar og nýtingarleyfi er ekki fjölsótt svæði en áreiðanlega gríðarlega mikilvægt svæði þegar til framtíðar er litið í öðru lagi að

í þriðja lagi að standa betur að rannsóknum á jarðfræði þeirra svæða sem tekin eru til virkjunarnota í fjórða lagi að tryggja opið og gegnsætt ferli á undirbúningsstigi og framkvæmdatíma og gera öll gögn aðgengileg en stinga ekki undir stól ríkisstjórnin á ekki að vera neitt leyndarráð hvorki í virkjanamálum né varnarmálum en það er eins og við vitum mikil leynd sem hefur hvílt yfir þeim málum líka í fimmta lagi að ráðast ekki í stórframkvæmdir sem hafa veruleg áhrif á efnahagsmál veruleg ruðningsáhrif án þess að axla pólitíska ábyrgð á mótvægisaðgerðum það hefur ríkisstjórnin ekki gert hún sýndi fullkomið ábyrgðarleysi í efnahagsmálum á framkvæmdatíma virkjunarinnar og álversins með alvarlegum afleiðingum fyrir bæði atvinnulíf og heimili í sjötta lagi tel ég að það hafi verið mistök að stofna ekki sérstakt félag um virkjunina annað hvort félag sem gæti bara fjármagnað sig á markaði og þyrfti þar af leiðandi að lúta eðlilegum arðsemiskröfum eða sérstakt félag sem hefði getað verið í eigu landsvirkjunar því að þetta var auðvitað kjörið verkefni þar sem orkan fer öll í eitt álver og er í raun óbein fjárfesting í áliðnaði og hefði því átt að byggjast á viðskiptasjónarmiðum virðulegur forseti við verðum að takast á við náttúruvernd auðlindanýtingu og virkjanir með öðrum hætti en hingað til við verðum að skapa nýjar leikreglur í samræmi við verðmæti náttúrunnar og tilfinningar þjóðarinnar til landsins

hafa opnað gjá milli fólks sem gæti átt samleið dregið víglínur sem þurfa ekki að vera þeirra sem studdu virkjun með hagsmuni austfirðinga að leiðarljósi en er samt annt um íslenska náttúru og hinna sem lögðust gegn henni en er samt annt um austfirðinga við getum ekki staðið þannig að málum að efnt sé til svæðisbundinna átaka um land allt og fólk ýmist munstrað nauðugt viljugt í virkjanaherinn eða verndunarherinn þess vegna hefur samfylkingin unnið tillögur um hvernig styrkja megi stöðu náttúru og umhverfisverndar og takast á við verkefnið með skipulögðum hætti auðlindanefnd hefur núna skilað tillögum og vissulega eru þær tillögur skref í rétta átt og sýna hverju hægt er að áorka ef fólk talar saman ef stjórnvöld ryðjast ekki áfram með áform sín án tillits til stjórnarandstöðu eða tilfinninga fólksins í landinu nú höfum við tvö dæmi þar sem stjórnarandstaðan hefur knúið ríkisstjórnina til samstarfs um mál og náð sátt ágætri sátt annars vegar auðlindanefndin og hins vegar fjölmiðlanefndin þar sem var búið að böðlast hér í þinginu mánuðum saman árum eða árum saman en í vor þarf að stíga skrefið til fulls auka veg náttúruverndar og hefja strax vinnu við rammaáætlun um náttúruvernd eins og samfylkingin hefur lagt til síðasta skjal